Signor Presidente, onorevoli colleghi, Signora Commissario, dell'importanza che questo settore ha attraverso il suo sviluppo sulle altre attività economiche di questa parte del mondo ha già detto molto bene Catherine Trautmann nella sua introduzione. Ritengo tuttavia che abbiamo oggi due emergenze, due priorità che vanno affrontate. Lei ricorderà che nel 2000 a Lisbona, l'Europa indicò il modello di competizione basato sulla conoscenza al resto del mondo come novità nel mercato globale. Ma la conoscenza ha bisogno di essere aiutata e sostenuta. Per questa ragione, il servizio universale è una priorità. Garantire l'accesso al servizio universale vuol dire dare la possibilità a questo settore di diventare il motore della crescita economica, soprattutto di favorire la competizione alta, quella legata appunto alla conoscenza. E poi bisogna creare il mercato interno. Il mercato interno è fondamentale per i consumatori, che hanno bisogno di certezze, di trasparenza, di sicurezze, nonché di condizioni di accesso ottimali.

Penso che la creazione del mercato unico sia davvero, insieme al servizio universale, la priorità della nostra azione.